Najlepša hvala za besedo. Zdaj, meni je zelo žal da ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni danes, da bi lahko odgovorila na to zelo pomembno vprašanje. V petek štirinajstega junija je namreč potekel rok, o katerem smo bili dogovorjeni, da bo sprejet Zakon o popravi krivic zaradi napačnega tolmačenja zakona v zvezi s sprejemanjem dveh različnih dodatkov v primeru slepih in slabovidnih. Naj samo na kratko povem, kaj se je do sedaj dogajalo. Rečeno mi je bilo namreč, da lahko prejemajo le en dodatek, leta dva tisoč dvanajst pa je sodišče odločilo, da se dodatka ne izključujeta in da lahko prejemajo oba dodatka in da je center za socialno delo in ministrstvo, da so naredili napako in to res veliko napako, ki jo je potrebno odpraviti. Prvič sem se s starši slepih in slabovidnih otrok, srečala dvajsetega decembra dva tisoč osemnajst, ko so protestirali pred državnim zborom. Takrat jih nihče ni slišal in tudi nihče jih ni želel sprejeti. Jaz sem bila edina, ki sem to storila, in potem na podlagi tega razgovora, sem tudi štirinajstega februarja dva tisoč devetnajst sklicala nujno sejo komisije, na kateri sta bila potem sprejeta soglasno dva sklepa. In sicer da državno odvetništvo nemudoma prekine vse postopke izvržb v postopkih zoper starše glede omenjene zadeve, in drugič, da vlada takoj oziroma najkasneje v roku štirih mesecev - jaz sem sicer želela, da je to storjeno takoj, ampak smo se potem nekako, odločili za to, da bo zadeva res izpeljana z dopolnitvijo in ureditvijo ustrezne zakonodaje, torej popravi krivice, ki so bile povzročene zaradi napačnega tolmačenja zakona, na kar opozarja tudi varuh človekovih pravic. Zdaj, zato me, spoštovana ministrica, in upam, da mi boste na naslednji seji tudi ustno odgovorili. Zanima me, zakaj se še vedno kljub temu da je bilo, jasno ugotovljeno, da je bila storjena napaka, da je ministrstvo in centri za socialno delo, da so storili napake, kljub temu da je bil izglasovan sklep na Komisiji za človekove pravice, zakaj se še vedno vodi postopke pred sodišči zoper starše slepih in slabovidnih otrok. In drugič, Na Odmevih ste spoštovana gospa ministrica povedali, da bo zadeva rešena v roku, kot je bil dogovorjen na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Ta rok je, spoštovana ministrica, potekel in zanima me, kdaj točno bo zakon pripravljen in kdaj bodo dejansko odpravljene krivice tem ljudem? Najlepša hvala.